frú forseti þetta takmarkar heimildir fyrirtækja til þess að lána starfsmönnum sínum eina milljón á ári í fyrsta lagi það er ákvæði sem vantar í dag illilega og hefur sýnt sig í öðru lagi er bannað að viðlagri refsingu að láta peninga fara í hring eins og ég nefndi hér rétt áðan í andsvari og ég vil láta á það reyna hvort þetta standist alla lögfræði og annað slíkt og óska eftir því að málið fari til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar sem sendi það þá til umsagnar þá þegar til að fá um það umsagnir hvort þetta fyrirbæri þessir hringferla sem voru mjög algengir á íslandi og eru sennilega ástæðan fyrir hruninu hvort hægt sé að koma í veg yfir það með þessum hætti þessum einfalda hætti að hreinlega banna svona hringferla ég er viss um það að sérstakur saksóknari hefði haft mikinn áhuga á því ef slíkt ákvæði hefði verið í gildi og ef